um klukkan tvö í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma fer fram umræða utan dagskrár um stöðu fjölmiðlamarkaði á íslandi málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðni ágústsson menntamálaráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund